Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prossima settimana ci recheremo a Ginevra alla 37a sessione del Consiglio dei diritti umani, e come Lei ha detto, Commissario, quest'anno si celebra anche il 70o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Sempre più spesso i diritti umani sono oggetto di attacchi crescenti in tutto il mondo e la politica, oggi, sembra voler derubricare questo tema a tema secondario, sacrificandolo sull'altare della realpolitik Ma bisogna essere consapevoli che, così facendo, quelle società che contraggono lo spazio dei diritti favoriscono il declino della democrazia e si autoannientano. Stupisce la scarsa lungimiranza politica di tanti, che sembrano non vedere questa deriva pericolosa. Insomma, abbassare l'asticella dei diritti è un lusso che una società che vuole definirsi democratica non può permettersi. Per questo, mi auguro che a partire da questa tornata vi sia davvero un'inversione di marcia sul tema dei diritti umani.